Hvala za besedo, predsedujoči. Zgodovino Slovenije lahko beremo kot zgodovino orožarskih afer. Praktično ni bilo večjega vojaškega nakupa, ki ne bi potekal, brez takšnega ali drugačnega kriminala. Pa naj si gre za prodajo orožja Hrvaški in Bosni, naj si gre za obnovo tankov T-petinpetdeset ali pa za zadnjo afero Patria. No, kljub tej neslavni zgodovini pa se je vaša vlada, gospod Šarec, že tri mesece po začetku svojega dela znašla v novi orožarski aferi. Govorim seveda o oklepnikih Oshkosh. Nakup teh oklepnikov poteka skrajno netransparentno, mimo javne razprave, mimo razpisa. Javnost in poslanci smo prvič izvedeli za to nabavo istega dne, ko je, vaš minister za obrambo obelodanil podpis pogodbe za nabavo teh oklepnikov. In prvotna cena, ki jo je predočil takrat štirinajstega novembra, je znašala petnajst cela pet milijonov evrov, dva tedna kasneje, tridesetega novembra se je ta cena povzpela že na sedemindvajset milijonov, zaradi tega, ker so na Ministrstvu za obrambo nekako pozabili zraven prišteti tudi oborožitev. Potem pa šestega decembra cena ponovno naraste na dvaintrideset milijonov evrov zaradi tega, ker spet na Ministrstvu za obrambo nekako, ups, pardon, niso k ceni vračunali DDV-ja. Skratka, v treh tednih je cena poskočila za dvakrat oziroma več kot dvakrat. Ob tem ta vozila sploh niso primerna za uporabo na našem domačem terenu, še malo manj kot Humveeji, ki naj bi jih nadomestila. Za večino, slovenskih gorskih cest pa gozdnih vlak, če želite, so preširoka, pač pa so namesto tega toliko bolj prilagojena za pustinje Afganistana, Malija, Iraka in tako naprej. In imamo vrtiček, kupujemo pa traktorje za sosedovo njivo. In moje prvo vprašanje vam, gospod Šarec je: Ali boste poskrbeli za to, da se ta nakup Oshkoshev prekine? Drugo vprašanje je prav tako vezano na oborožitev, ki jo predvideva oziroma kot kaže, jo predvideva proračun za dva devetnajst, rebalans, kot ga načrtujete. Vaš minister Erjavec je že napovedal za drugo leto povečanje izdatkov za vojsko v, obsegu, ki jo je prejšnja vlada predvidela šele do leta dva tisoč triindvajset. Poleg tega smo pa danes zjutraj na odboru za finance, prav v tej hiši, obravnavali okvire za, proračun v katerih eksplicitno piše, da bodo šla sredstva tudi za zaveze do Nata. Torej ne za plače vojakov, ne za reševanje njihovega statusa po letu petinštirideset, ne oziroma ne zgolj za zaščito in reševanje, ne za nabave po meri Nata. In tukaj me zanima: kakšna proračunska postavka se obeta ter, za kakšno orožje gre? Namesto tega bi pa mogli dati denar raje v ...